skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða með síðari breytingum frá háttvirtri efnahags og skattanefnd en það er að finna á þingskjali fjögur hundruð níutíu og sjö á því þingskjali kemur fram hverjir heimsóttu nefndin og þær umsagnir sem við fengum enn fremur er þar rætt um tilgang frumvarpsins og síðan

ákvæði þess kynnu að stangast á við samninginn um evrópska efnahagssvæðið einnig var rætt um vandkvæði sem fælist fyrir skattyfirvöldum að ná í þá staðgreiðslu þeirra starfsmanna sem starfa hjá erlendum starfsmannaleigum við meðferð málsins hefur nefndin rætt hvort skattyfirvöld geti farið aðrar leiðir við að ná fram markmiðum frumvarpsins sem nefndin telur að horfi til almannaheilla í ljósi þeirrar umræðu leggur nefndin til viðbót við upphafsgrein frumvarpsins sem ætlað er að taka til starfsmannaleiga sem hafa staðfestu í ríki innan evrópska efnahagssvæðisins í efta ríki eða í færeyjum krafa skattyfirvalda um staðgreiðslu á samkvæmt því fyrst og fremst að beinast að viðkomandi starfsmannaleigu og skyldur notendafyrirtækis í þeim efnum verða í formi ábyrgðar þá verði ráðherra gert að útlista nánar í reglugerð hvaða skilyrðum starfsmannaleigur þurfi að fullnægja til að geta staðið skil á staðgreiðslu hér á landi tillaga nefndarinnar gerir ráð fyrir að notendafyrirtækið geti tryggt í samningi við starfsmannaleiguna að hún standi skil á staðgreiðslu vegna hinna leigðu starfsmanna til dæmis með því að skilyrðisbinda leigugreiðslur sínar nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingu sem er að finna á nefndarálitinu háttvirtir þingmenn katrín jakobsdóttir og gunnar svavarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins grétar mar jónsson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson bjarni benediktsson magnús stefánsson lúðvík bergvinsson og ólöf nordal